Týká se dvou vězňů svědomí, pana Antoniose a pana Isaaka, ale je třeba říci, že celkově režim v Eritreji patří dnes k nejhorším na světě. Je to režim, který porušuje vůbec základní lidská práva, víceméně vůči občanům se chová stylem, že občané jsou vnímáni jako otroci, kteří musí povinně nastoupit do armády bez uvedení doby, po kterou musí v armádě sloužit. Jsou tam katastrofické podmínky likvidace politické opozice, novinářů, představitelů duchovní sféry a je dobře, že to usnesení, které dnes přijímáme, se zabývá myšlenkou, že bychom opravdu měli zrušit ekonomickou podporu této země, protože peníze, které tam posíláme, stejně ukradne korupční vláda, korupční prezident a mezi obyvatele se nedostanou.